2107. évi versenypolitikáról szóló éves jelentés számos előremutató elemmel gazdagodott a Bizottság és a frakcióközi egyeztetések során. Ennek folytán szeretném tényleg őszinte gratulációmat kifejezni ennek a jelentés elkészítésének a folyamatában közreműködő valamennyi társamnak és tisztviselőnek. Örömteli, hogy ez a jelentés kiemelten foglalkozik az állampolgárok életminőségét jelentősen javító kérdésekkel is, és hát hadd soroljak példaszerűen néhányat, úgymint nagyon komoly hangsúly van és egyre sürgetőbb az európai energetikai ellátás szükségességének és a dekarbonizációnak a felgyorsításával való törődés. Ez megtörténik abban a jelentésben. Ugyancsak kellő hangsúlyt kap a vizsgálatok során a geoblocking megszüntetésének az ügye. Az adatvédelmi és átláthatósággal kapcsolatos kérdések szintén nagyon fontos részét képezik ennek a jelentésnek. És aminek én nagyon örülök személy szerint a digitális gazdaság fogyasztóbaráttá tételével kapcsolatos kérdések is igen komoly hangsúlyt kapnak. De nyilván egy versenypolitikai jelentés azért nem lehet tétlen, amennyiben a más gazdasági területekről való értékelemzés a kérdés. Így az adózás ügyében való közreműködés és elsősorban annak az elvnek a kimondása hogy az értékteremtés helyhez kötésével kell az adózást megvalósítani. És hát ezen felül pedig vannak azért még bőven az EU n belüli kihívások is, mint például a telekommunikáció területén az Európai Unión belüli országok közötti hívásoknak a helyi hívások díjával azonossá tételével kapcsolatos ügyek érdemelnek említést. De ugyanúgy a versenypolitikai jelentés még bőséggel kitér az ötödik generáció elterjesztésével, illetve a banki folyószámlák díjmentességének garantálásával.